Astăzi, Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a vorbit despre o revoluție discretă care a început acum 60 de ani, a vorbit despre o Europă fără ziduri și o Europă fără războaie. Dacă există o invenție care să fi ajutat mai mult ca popoarele să se înțeleagă între ele, ca valorile să fie înțelese și împărtășite, ca diferențele dintre popoare să fie asimilate și să ne înțelegem, să ne cunoaștem mai bine între noi, această invenție se numește Internetul. Vom vota în perioada următoare, în Parlament, acordul ACTA. Eu cer colegilor din PPE și, în special, colegilor români europarlamentari din Partidul Democrat Liberal, să spună public dacă vor vota pentru Acordul ACTA sau dacă vor vota împotriva acestui acord pentru că este vorba de însăși ființa Uniunii Europene, de valorile în care noi credem și pe care le susținem.